ty rozdíly, o kterých vy jste hovořil, by byly daleko markantnější mezi jednotlivými regiony a dokonce tedy i uvnitř některých států.